Ja, za konkretni primer zdajle res nimam podatkov. Bi vam jih, tako kot ste predlagali, poslal, pisno. Je pa dejstvo, no, to, ke sem povedal, sam interventni zakon še ni zares, zaživel zaradi tega, ker moramo izbrati razpise. Tisto, kar smo odpeljali, je bilo na podlagi spremenjene uredbe. Za ta konkretni primer pa se bom pozanimal pa vam javim, je pa to res, da ravno zaradi tega, ker smo se, ker je bila situacija tako kritična in smo se tudi sami zavedali tega, da je, so vsi ti objekti, požarno ogroženi, pristopili k tem trem korakom. Na žalost se do zdaj na tem področju ni dovolj storilo in smo prišli do situacije, v kateri smo, ki jo zdaj, koliko toliko uspešno rešujemo. Glavni učinek bo, ko se vsi ti razpisi do konca izpeljejo in se izberejo izvajalci, drugo leto pa, ko, sprejmemo, oziroma v tem letu, ko sprejmemo, sistemsko zakonodajo, ki bo začela veljati s prvim prvim, pa upam, da, se prebivalcem po Sloveniji ne bo treba več bati zaradi takšnih primerov, kot ste ga zdaj omenili.